Kollege Öger hat es gerade gesagt, die Türkei war eine Priorität. Ich habe die letzten Jahre als Berichterstatter meiner Fraktion das Thema bearbeiten dürfen und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass wir in dieser letzten Sitzung noch einmal zum Herzen der Debatte zurückkommen, nämlich zur Frage der Demokratie in der Türkei. Es ist das erste Kopenhagener Kriterium, das in Rede steht. Es herrschen unterschiedliche Meinungen darüber, wie die Türkei sich entwickelt hat.

Sie wissen, dass man YouTube in der Türkei nicht anschauen kann.

Die Kommission hat dankenswerter Weise in ihrem Fortschrittsbericht darauf hingewiesen, dass das ein Problem ist.

Ich wäre dankbar, wenn die Kommission hierzu etwas sagen könnte, ob die Probleme sich aus ihrer Sicht verschlimmert haben oder ob es besser geworden ist. Das wäre wirklich überraschend. Auch der Schutz religiöser Minderheiten gehört dazu, die Sicherung der Rechte von Frauen, das sind alles wichtige Themen. Dennoch, im Mittelpunkt steht im Moment die Frage der Pressefreiheit, die Widerrufung von Presseakkreditierungen kritischer Journalisten durch den Premierminister, die zum Teil ungerechtfertigten Verhaftungen kritischer Journalisten und Verleger im Zuge der Ermittlungen gegen das ohne Zweifel kriminelle Ergenekon Netzwerk, die Übernahme der Kontrolle der Mediengruppe ATV Sabah durch die Scharlach Holding im Besitz bzw. unter Steuerung des Schwiegersohns des Premierministers, öffentliche Boykottaufrufe des Premierministers gegen Medien und die Verurteilung der Doğan Mediengruppe zu einer Geldstrafe von 380 Millionen Euro mit dem Ziel, sie aus dem Geschäft zu drängen, weil sie über den Leuchtturmspendenskandal und seine Begünstigung der AKP berichtet hat. Das ist nicht nur eine Frage der Pressefreiheit, das schreckt inzwischen auch Investoren ab, die an der Rechtssicherheit in der Türkei ihre Zweifel haben. Die Türkei ist ein wichtiger Nachbar, ein wichtiger, geachteter NATO Partner. Wir wollen die Türkei weiter unterstützen, das ist die Meinung in meiner Fraktion. Aber wir sind der Meinung, dass hier viel getan werden muss, dass die türkische Regierung ihren ernsthaften Willen demonstrieren muss, europäische Grundrechte nicht mehr zu missachten, wie sie das im Moment tut.